Voorzitter, het is de tweede keer in een half jaar dat wij hier spreken over antibioticaresistentie één keer op initiatief van de Landbouwcommissie, één keer op initiatief van de Commissie milieubeheer en volksgezondheid. Je zou daaruit kunnen besluiten dat we het met zijn allen heel erg urgent vinden, en dat zou een mooie conclusie zijn. Maar je zou er ook in kunnen lezen dat we wellicht over dit onderwerp veel te versnipperd zijn. En daar leg je volgens mij precies de vinger op de zere plek. We kijken veel te gefragmenteerd naar dit probleem. Het wordt een dierhouderij versus volksgezondheid discussie, terwijl beide met elkaar verweven zijn en alleen een integrale aanpak een oplossing biedt.

Terecht wordt daarnaar gewezen, want ondanks stapjes vooruit is het gebruik in de dierhouderij nog veel te hoog. In mijn lidstaat, in Nederland, hebben dus alle betrokkenen bij elkaar aan tafel gezeten, van boeren tot supermarkten, en met elkaar afgesproken om dit jaar het verbruik met 20 te verminderen en in 2013 met

We moeten monitoren, we moeten informeren, dat is allemaal prima. Maar het is gewoon verboden om antibiotica zonder recept te verkopen. Onderzoek laat zien dat dat verbod in bepaalde lidstaten echt nog omzeild wordt door apotheken die massaal, ook zonder recept, deze producten aanbieden aan consumenten. We vragen terecht flinke inspanningen van de veehouderij, maar we gaan het probleem van de antibioticaresistentie niet oplossen zolang we in Europa in sommige landen voor de eerste de beste verkoudheid nog steeds naar de apotheek rennen, en daar ben ik het zowaar eens met mijn collega van de communistische fractie rechtstreeks naar de apotheek rennen voor onze volgende shot. Ik ben dus blij,